Presidenta, en primer lugar, quiero darle las gracias al señor Cancian, que ha realizado un gran esfuerzo para llegar a este acuerdo y, tras una negociación complicada, se ha consensuado este documento. Se ha avanzado en los derechos de los pasajeros respecto a la indemnización y a la asistencia en caso de accidente, así como en caso de anulación o retraso, al reconocimiento de los derechos básicos de pasajeros, independientemente de la distancia, y se recogen los derechos de las personas discapacitadas o con movilidad reducida. Pero la definición del ámbito de aplicación, es decir, trayectos superiores a 250 km, hace que queden fuera de esta legislación europea tres países. Desde nuestro punto de vista, esto no es suficiente, aunque reconocemos el avance respecto de lo que había inicialmente. Por tanto, el voto de nuestro Grupo será el de la abstención.